Señor presidente, la Declaración de Nueva York nos compromete a la adopción de un pacto mundial sobre los refugiados en 2018 y un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, que se firmará en Marruecos en diciembre. La migración forzada es un fenómeno humano, una realidad como consecuencia de conflictos armados, terrorismo o cambio climático. Según el ACNUR ya se sabe que, con datos de 2015, cerca de 65 millones de personas vivían en situación de desplazamiento forzoso. El Fondo Fiduciario de Emergencia para combatir las causas de la migración en África o el paquete legislativo sobre migración y asilo de la Unión son dos instrumentos fundamentales para ayudar a gestionar esta situación. Es preciso que los Estados miembros se sumen al compromiso con la alta representante y que impulsen los acuerdos de la Declaración de Nueva York. Solo conjuntamente a escala mundial se pueden abordar estos retos. Hay que asistir, ayudar —y de forma sostenida— a los países en desarrollo que acogen a refugiados. Es fundamental la coordinación entre ayuda humanitaria y políticas de desarrollo para mejorar la eficacia, la eficiencia y la ayuda a los refugiados.